De úgy látom, hogy ez így van. Szeretném megkérdezni Swoboda urat, hogy tudja e azt Ön, hogy tegnap a magyar bíróság az új alaptörvénynek a negyedik módosítása alapján tiltotta be azt az Adj gázt! nevezetű antiszemita motoros tüntetést, amely a Holocaust emléknapon amelyet az Orbán kormány vezetett be az Élet menete ellen kívánt egy szélsőjobboldali csoport elindítani.

Még egy kérdést, hogyha föltehetek, akkor hadd tegyem föl azt is Ön bírálta azt, hogy Magyarországon az alkotmányt módosították az Alkotmánybíróság döntése alapján. Az Ön által, az Ön pártja által vezetett koalíció Bécsben nemrégiben egy taxisrendelet kapcsán a nagykoalíció keretében módosította az alkotmányt, mert nem tetszett neki az Alkotmánybíróság egy döntése.